Ten duch entuzjazmu unosił się nad Parlamentem Europejskim, kiedy dyskutowaliśmy o traktacie lizbońskim. Wtedy ponaglano tych, którzy nie byli dość euroentuzjastyczni w tej sprawie, a kiedy negocjacje traktatowe się zakończyły, integracja została pogłębiona i zaczęły się dyskusje o pieniądzach, o budżecie, okazało się, że zamiast euroentuzjazmu jest euroegoizm